það eru komnar upp gamalkunnar aðstæður í þinginu að við erum farin að greiða atkvæði um lengda fundi kvöldfundi til þess að keppast við að ljúka málum sem nánast er ógerningur að ljúka á svo stuttum tíma þó svo að allir legðu sig fram á þeirri dagskrá sem við höfum í dag og vitandi það að það eiga fleiri mál eftir að bætast þar á er alveg augljóst að mál sem þar eru munu þurfa umræðu þó að það séu mál sem ekki er ágreiningur um ég nefni að við eigum eftir að fara hér aftur í þriðju umræðu um vatnalög við eigum eftir að tala um sveitarstjórnarlög það er hér frumvarp um áfengislöggjöfina upplýsingalög og svo framvegis en við erum enn þá að ræða stjórnarráðið

ósáttir við sérstaklega ákveðna hluti þar inni þegar málum er þannig stillt upp í þinginu er ekki hægt annað en að gagnrýna hvernig haldið er á hlutum frú forseti í mestu vinsemd eins og hér var sagt hvernig haldið er á málum þegar hlutunum er stillt upp með þessum hætti því að hér er eingöngu bara um óstjórn að ræða ekkert annað